forseti vill geta þess að fyrsta dagskrármálið í dag störf þingsins verður tekið fyrir klukkan þrettán þrjátíu þá vill forseti einnig tilkynna að klukkan fimmtán þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson hæstvirtur umhverfisráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein og stendur í hálfa klukkustund